Zum Ersten ganz klar Menschenrechte sind universal, und zwar war völlig egal, wo und unter welchen Umständen.

Anders ausgedrückt Für die Verletzung von Menschenrechten, für die Inhaftierung von Menschen, für das Töten von Menschen, gibt es keine relativierende Erklärung das kann es nicht geben und deswegen geht es auch gar nicht anders, als dass wir uns hinter die protestierenden Iranerinnen und Iraner stellen und ihre Forderungen mit unterstützen.

Zum Zweiten ist es doch absolut unseriös, nicht zu thematisieren, dass die US Sanktionen niemandem mehr schaden als der iranischen Bevölkerung. Diese Sanktionen müssen weg, und das muss auch von hier klar gesagt werden.

Die Einzigen, die von der jetzigen Situation wirklich profitieren, das sind die iranischen Hardliner. Aber das sind genau die, die am meisten für die Verletzung von Menschenrechten im Iran zuständig sind. Aber die werden dadurch unterstützt. Ich bitte Sie, diesen Zusammenhang auch mal wahrzunehmen. Wir sollten nicht kleingläubig sein, wir sollten auch nicht naiv sein und die Dinge ansprechen, so wie sie sind, und dazu, glaube ich, sind wir auch hier.